Deshalb ist die Öffnung des Marktes eigentlich von allererster Priorität. Wie sehen Sie auch in Zusammenarbeit mit Kommissar Kovács die Möglichkeit, steuerliche Anreize für die Textilindustrie zu setzen, z.

Das führt natürlich auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen.